Pani Przewodnicząca! Niewątpliwie Unia może zrobić więcej, by używając środków dyplomacji gospodarczej, promować europejskie przedsiębiorstwa i produkty w świecie i przyciągnąć inwestorów do Europy. Istotny wydaje mi się szczególnie poziom mezo, a więc poziom państw i regionów, o czym wiceprzewodniczący Komisji Jyrki Katainen mówił w lutym na seminarium Europejskiego Centrum Strategii Politycznej.

Chciałbym przy tym zwrócić uwagę, że dyplomacja gospodarcza na poziomie unijnym powinna uwzględniać interesy wszystkich krajów członkowskich i wszystkich regionów Europy oraz że powinna wzmacniać działania państw członkowskich w tym względzie, a nie je zastępować.

Dyplomacja gospodarcza wspierająca kontakty gospodarcze z krajami pozaeuropejskimi powinna być tak pomyślana i zorganizowana, by działać na rzecz zmniejszenia tych różnic.